Hvala lepa. Zdaj, kolega, kolega Knežak je imel na začetku tako fajno razpravo, tako sem se veselila te iztočnice, potem si pa kolega padel na tisto finto, ki so ti jo nastavili, ne, ko si začel naštevati tisto, kar je vseeno bilo narejeno. Do, do tistega trenutka se pa lahko strinjam s tabo, ja, da da ni primerno, da v tem trenutku govorimo vse , vse to za nazaj, kar je nekako že minilo, ampak, če boš v bodoče našteval, kar je bilo narejeno, boš ravno to povzročil, da bo druga stran naštevala vse tisto, kar je bilo narobe, tako da, ja. V bistvu ta primer, ki je bil podlaga za to poslansko vprašanje, se je zgodil tudi relativno geografsko blizu mene, če ne omenjam dejstva, da izhajam is Trbovelj po rojstvu, zato sem se tudi jaz nekako intenzivno ukvarjala z njim in se pozanimala, kaj vse se je dogajalo. In zato mi je po eni strani žal, da se danes v tem smislu pogovarjamo, kot da se je ob tem primeru kaj narobe zgodilo. Ne. V resnici je bil pa celoten primer zelo korektno izpeljan, vse, kar je bilo treba ukrepati je bilo ukrepano, vse je bilo izvedeno, otroka se je zaščitilo in tako naprej. Tisto, kar se je zgodilo narobe, se je potem začelo dogajati, ko je bila zadeva nekako že izvedena in na tem mestu se pa kot državljanka, ne samo kot poslanka, lahko samo začudim. Namreč te interventne službe obstajajo že od, ne od te reorganizacije naprej, ampak že precej dlje, s tem, da je res seveda zdaj razlika, da jih je zdaj šestnajst, prej pa jih je bilo mogoče štirinajst, za ta dva razlike. Ampak obstajajo že od nekdaj in njihove naloge so že od nekdaj takšne, kot so. In, tisto, kar je v resnici v tem primeru pod vprašajem, kar jaz vidim, ni bilo obravnava primera, niso bile reakcije ne policije ne Centra za socialno delo, ampak to, da nekdo, ki je visoko izobražen, od katerega pričakujemo, da je zelo široko splošno razgledan, potem na koncu izjavi, da ni vedel, da to obstaja. To je tisto, kar mene čudi. In pričakujem od nekoga, ki je zdravnik ali pa še višje, direktor zdravstvenega doma, da bo te stvari vedel, da bo samoiniciativno se pozanimal, to nekako spada v splošno dobro, pustimo ob strani, jaz spadam med tistih triinsedemdeset procentov, ki so v svoji matični družini doživljali te stvari. In sem jih doživljala svojih dvajset let, prvih dvajset let svojega življenja. In mogoče zaradi tega malo bolj poznam stvari, vem kako stvari tečejo. Ampak si ne znam predstavljati, da en zdravnik, ki ima že itak dolžnost, da ko se sreča s primeri nasilja, to mora prijaviti policiji. Da ne ve, kako deluje Center za socialno delo. To je meni nepojmljivo. Pa če popolnoma zbanaliziram ta ta problem. In grem pod črto in rečem: "Saj na koncu koncev je v bistvu vseeno." Ali zdravnik ve, da interventna služba obstaja ali ne, ker je policija tista, ki ga itak alarmira. Ne. Če smo čisto banalni, ne. v resnici je zdravnik tisti, ki se obrne na CSD v okviru njihovega rednega delovnega časa, da se tako izrazim, ne. Interventna služba je pa tista , ki jo aktivira policija, in kolega Sitar, tukaj se ne morem strinjati z vami, ko pravite, da je bilo teh pet primerov, ki ste jih omenjali, statističnih, ko je bila potrebna reakcija Centrov za socialno delo, veste, oni reagirajo vsakič, ko so poklicani. Ne glede na to, da se zdaj pogovarjamo, da ja so kadrovsko podhranjeni, ampak tako mala številka po mojem mnenju ni za to, ker so oni kadrovsko podhranjeni, ker kot rečeno, ko jih policija alarmira, morajo reagirati, ne, ampak je tako malo število teh primerov zato, kar je prej kolegica Nina govorila, ne. Da gledajo ljudje stran. Jaz sem tudi bila v bloku doma, veste, pa so tudi vseh štirideset strank v bloku je vedelo, kaj se pri nas dogaja. Tudi eden ni pogledal, tudi eden ni reagiral. Pa sem bila relativno majhna, pa imam še sestro, ki je bila še mlajša od mene. Tako da to je res težava, no. Jaz imam tudi zaradi tega ničelno toleranco do teh stvari. In, ko sem tri, štiri leta nazaj, na ulici v Celju, srečala tak primer, sem se izpostavila, ampak sem bila edina, ne. In to je problem. da, da še vedno vsi gledajo stran. Pa se mi zdi, da je nekaj, nekako splošno bolj, da smo bolj osveščeni, da se več pogovarjamo o tem, ampak se bojim pa, da reakcije pa niso , ne izkazujejo pol na koncu tega, no. In žal mi je, da v bistvu se skozi sučemo še vedno okrog te reorganizacije, predvsem zaradi tega, ker smo že večkrat ugotovili, da ja, storjene so bile napake, da ne moremo reči, da je bila zadeva preuranjena ali pa prehitro narejena, ker smo v bistvu prejšnjem sklicu tega Državnega zbora praktično več kot polovico mandata posvetili tej temi. Smo imeli sestanke, smo imeli interne sestanke, smo imeli seje Odbora in tako naprej in se o tem pogovarjali . se pravi ni časovna komponenta tista, ki je problematična, pač pa , pač pa izvedbena, ne. In zdaj smo tam, kjer smo, jaz mislim, da ministrica Ksenija Klamfer je, kot smo skupaj že večkrat ugotovili, reagirala primerno, zelo učinkovito, da so se tiste, tisti kratki stiki, ki so se pojavili, v resnici odpravili. in da tisto, kar je bil osnovni cilj te reorganizacije, kar je tudi v bistvu pri poslancih, bom rekla, prižgalo tisto zeleno luč, vsaj v moji glavi, da se delavce razbremeni, da se jim omogoči, da bodo več na terenu, da bodo več v neposrednem stiku z ljudmi, s strankami in tako naprej. To je navsezadnje po mojem skupni cilj nas vseh in mislim, da na koncu bomo do tega cilja res prišli, no, če že nismo zelo blizu temu. Dobro je tudi, da poleg te reorganizacije, ki naj bi to dosegla in zmanjšala tudi birokracijo, je v bistvu še cel kup nekih drugih dejavnikov, ki zdaj že vplivajo ali pa bodo v zelo kratkem času vplivali na to, da bodo centri razbremenjeni. Govorim seveda o sistemu Krpan, ki se je ravno v Zasavju izkazal za zelo dobro rešitev. Govorim o prenosu nekaterih pristojnosti s centrih s centrov na socialno delo na na pravosodje to se pravi, govorili smo že o probaciji, o družinskih zadevah in tako dalje. To so zelo kompleksne stvari, ki verjamem, da bodo dejansko zaposlene na centrih za socialno delo precej razbremenile. tudi ta, ti avtomatski izračuni letnih pravic so dejansko tisti, ki razbremenjujejo že v tem trenutku. mislim, da smo enkrat na Odboru slišal en podatek, da je teh petindvajset tisoč mesečno, ne, pustimo te masovne izračune, ki smo jih malo zamaknili, kljub vsemu pa je dejstvo, da ti avtomatizirani izračuni ostajajo in razbremenjujejo centre že zdaj. in pa seveda še ti dodatni zaposleni, o katerih je že danes govorila ministrica, v prejšnjih dveh letih smo slišali, da se je število zaposlenih povečalo za enajst octotkov in da se namerava ta trend še nadalje ohranjati v letošnjem letu za triinsedemdeset in potem še tistih, tisto petletno obdobje, kjer smo slišali številko nekih dvesto in tako naprej. se pravi, jaz moram reči, da v tem trenutku stanje, stanja ne vidim tako črnega, da bi lahko rekli, da je karkoli narobe, nasprotno bi rekla, da se stvari odvijajo v pravo smer. Se pa vračam mogoče k tisti svoji začetni tezi, ker smo tudi parkrat že na Odboru o teh temah, ko smo govorili, pa se je takrat oglasila tudi magistra Darja Kuzmanović Korva. mislim, da vsi gospo poznate, in je tudi enkrat v eni od svojih razprav na enem odboru opozorila ravno na ta na ta del komunikacije, pa ne da bi bila slaba, pač pa je govorila o tem, kako dobro sociala sodeluje z zdravstvom oziroma kako se trudijo, kako kako intenzivno sodelujejo, tisto, kar pa je potem ona izpostavila kot težavo, pa zdaj citiram pa, in je rekla: "Zagotovo je težava v sodelovanju med zdravstvom in socialnim varstvom, ker je zdravstvo zelo slabo odzivno." In tu pridemo zdaj do tega izhodiščnega problema, no. zaradi katerega bi v resnici, v resnici zdaj ob tej razpravi, moral mogoče zdravstveni minister še tamle sedeti, ne. meni je žal, da v bistvu pri vse več temah, ko se pogovarjamo, pridemo na koncu do zdravstva, ne. In do tega, kar je v ljudeh na koncu koncev, ker ker ko gledamo predpise je vse jasno, ko gledamo postopke, je vse jasno, potem se pa na koncu zatakne pri nekom, ki pač mu ni, ali ne vem, kako naj se izrazim, no. in zdaj jaz upam, da zdaj pa v tem trenutku so vodstva zdravstvenih domov, če je še kje kak tak obstajal, zagotovo seznanjena z obstojem interventne službe na centrih za socialno delo. Jaz sem pridobila tudi ta dopis, v katerem je ministrica govorila, da je bil poslan vsem zdravstvenim domovom po Sloveniji osemnajstega februarja dva tisoč devetnajst in tule na koncu piše, pa zdaj citiram: "V kolikor se pri svojem delu srečate s konkretnim primerom, kjer bi bilo, zaradi nujne situacije, potrebno ukrepanje centra za socialno delo, se izven poslovnega časa centra za socialno delo obrnite na policijo, ki bo po potrebi aktivirala strokovne delavce v okviru interventne službe. V poslovnem času centra za socialno delo pa se lahko v navedenih primerih obrnete neposredno na centre za socialno delo." Jaz upam, da je zdaj to pa vseeno dovolj jasno, da ne more v resnici nihče več reči, da ni vedel, da obstaja interventna služba , da ni vedel , da je policija tista, ki jih pokliče in aktivira in da se seveda vsakič, ko so poklicani, tudi odzovejo in strokovno rešijo stvari . Tako da, hvala. Hvala lepa. Za